Jsem tedy ráda, že paní komisařka jasně řekla Už žádný nový hotspot Moria!.

ráda, že Evropská komise ve spolupráci s řeckou vládou pomůže připravit lepší podmínky pro život, ať už to bude hotspot nebo jiné ubytovací zařízení, které pro tyto lidi bude příznivější. To není dlouhodobé řešení. Dlouhodobým řešením je, jak víme, zrychlení azylových procesů, efektivní návratová politika, ochrana vnějších hranic, boj proti pašerákům a především pomoc těm, kteří tu pomoc skutečně nutně potřebují. Já doufám, že i česká vláda se konečně rozhodne zapojit, protože i v České republice jsou občané, kteří jsou solidární. Já apeluji na kolegy z liberální a socialistické strany, aby apelovali na liberálního premiéra a socialistického ministra vnitra, který tvrdí, že v řeckých táborech nejsou nedoprovázené děti a nezletilí. Prosím vás, i my chceme pomoci.